Si queremos una economía digital próspera, debemos establecer un marco regulador claro, que aporte seguridad y certidumbre a ciudadanos y empresas, que genere empleo de calidad y no precariedad. La clave está en la formación, en la mejora continua y constante de las competencias digitales de los trabajadores presentes y futuros para evitar la exclusión. La clave está en un marco regulador claro y en su cumplimiento, atajando las rendijas por las que se cuelan quienes dicen venir a modernizar la economía y solo vienen a vulnerar los fallos en sus normas sin aportar valor. La clave está en un régimen de protección social y laboral que proteja a los trabajadores por igual, que evite viejas formas de explotación con nuevos ropajes. La clave está en que se paguen los impuestos, como se ha dicho, allí donde se generan los beneficios. La clave, por tanto, está en hacer de la economía en la red una economía para avanzar hacia una sociedad más justa y sin nuevas ni viejas exclusiones.